Intanto io vorrei ricordare che l'olio di palma viene coltivato oltre che in Malesia e in Indonesia anche in altri 17 paesi della fascia equatoriale, e fornisce così sussistenza economica a milioni di persone. Poi dobbiamo ricordare come è stato già ricordato che se noi sostituiamo l'olio di palma con altri oli vegetali andiamo a consumare ancora più terreno, perché l'olio di palma ha una resa superiore tra le cinque e le undici volte rispetto a tanti altri oli. E poi non occorre parlare con le industrie, basta parlare con i tecnici e con i nutrizionisti per capire che l'olio di palma ha molte caratteristiche anche utili, per esempio per la salute, perché l'olio di palma, essendo praticamente solido a temperatura ambiente, non ha bisogno di idrogenazione e quindi è più idoneo a limitare, per esempio, i rischi di malattie cardiovascolari rispetto agli acidi grassi trans derivanti dal processo di idrogenazione. Sono tantissime le qualità che questo olio ha, e non può essere sostituito, per esempio, neanche dal burro e qui sotto io ci vedo anche una guerra commerciale perché il burro contiene leggermente più acidi grassi saturi, si irrancidisce più rapidamente e abbrevierebbe quindi la vita dei prodotti. Quindi, per concludere, il nostro messaggio è questo la soluzione non è boicottare l'olio di palma ma comprarlo sostenibile, assicurandone la tracciabilità.